Que c'est trop ambitieux. Mais c'est trop ambitieux pour qui?

Je vous le dis, nous, Parlement européen, nous ne pouvons pas compromettre le climat, ni la santé de nos concitoyens, ni les 12 millions d'emplois du secteur automobile en Europe qui sont déjà menacés par la concurrence internationale.